Instituirea unui cadru unitar pentru utilizarea coordonată a sistemelor de transport inteligente este un pas important în modernizarea sectorului transporturilor și obligă statele membre să garanteze implementarea și coordonarea ITS în manieră interoperabilă. În calitate de raportor în dosarul coridoarelor europene feroviare de marfă, consider că sistemele ITS interoperabile sunt absolut necesare pe calea ferată, în special în ceea ce înseamnă managementul traficului. Din acest motiv, este nevoie de recunoașterea reciprocă a omologărilor și specificațiilor naționale în ceea ce privește echipamentele și programele informatice, precum și de respectarea programului de desfășurare a sistemului RTMS. Faptul că statele membre au posibilitatea să se alinieze la noile cerințe prin modernizarea propriilor sisteme deja existente reprezintă un lucru pozitiv și se evită în acest fel crearea de discontinuități geografice.